die dafür sorgen soll, dass diese Vorhaben auch durchgesetzt werden. Das ist der richtige Ansatz. Das wird Europa in eine neue Phase führen. Denn die Herausforderungen für diesen Kontinent bestehen nicht darin, dass wir Parlamentssitzungen abhalten oder einen Gipfel nach dem anderen veranstalten. Wir haben viele Gipfel in der Vergangenheit veranstaltet. Die Gipfel lösen die Probleme nicht, auf den Gipfeln werden Probleme beschrieben. Was wir brauchen ist, dass die Lösungen für die Probleme in den Mitgliedstaaten tatsächlich umgesetzt werden. Die Reaktionen auf ihren Vorschlag einer Wirtschaftsregierung zeigen, dass genau dort das Problem liegt. Woran ist denn die Lissabon Strategie gescheitert? Nicht daran, dass sie nicht umsetzbar gewesen wäre.

In Wirklichkeit war es ein alter Klepper. Auf Rosinante kommt man nicht ins 21. Jahrhundert. Da brauchen wir schon neue Ansätze, deshalb sind Sie auf dem richtigen Weg. Was Europa braucht, ist ein bisschen das Übertragen des spanischen Modells auf Europa.

Sie haben es geschafft, gegen viele Widerstände und mit viel Mut dem Land einen enormen Modernisierungsschub zu geben. Dafür zollen wir Ihnen großen Respekt. Wenn Sie mit der gleichen Energie und mit der gleichen Entschlossenheit auf der europäischen Ebene handeln, dann werden Sie diesen Modernisierungsschub auch nach Europa bringen.

B. die Gewalt in der Ehe kein Problem der Nationalstaaten ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir überall haben, und dass wir in Europa in einer weit entwickelten zivilisierten Gesellschaft Gewalt gegen Frauen nicht als ein Kleindelikt, sondern als eine Menschenrechtsverletzung betrachten müssen. Das ist richtig.

Deshalb will ich hinzufügen Was wir in Europa brauchen, ist auch mehr Kontrolle in der Wirtschaft.

Wenn wir über die Regulierung der Finanzmärkte und über die Regulierung des Bankensystems reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass die gleichen Banken, die vor einem Jahr hunderte Milliarden Euro Staatsgelder bekommen haben, um ihr Überleben zu sichern, diese Gelder heute nicht etwa dazu nutzen, um Kredite zu geben, sondern um mit diesen Geldern der Bürger zu spekulieren und ihre Profite in die Höhe zu treiben. Das zerstört das Vertrauen in das Wirtschaftssystem! Das zerstört den sozialen Zusammenhalt! Und deshalb ist ein Teil Ihres Programms, endlich die Finanzmarktkontrollen umzusetzen, ein wichtiger Punkt, den wir als Sozialisten voll unterstützen. Die Sozialistische und Demokratische Fraktion, Herr Zapatero, steht hinter Ihrer Präsidentschaft. Ich glaube, dass das, was Sie hier vorgetragen haben, ein wirklich hoffnungsvoller Ansatz ist. Ich hoffe auch, dass die Kommission mit der gleichen Intensität und mit der gleichen politischen Ausrichtung wie Ihre Präsidentschaft handeln wird. Was wir dazu beitragen können, um die Kommission auf den richtigen Weg zu bringen, das werden wir in den nächsten sechs Monaten und darüber hinaus tun.

In den nächsten sechs und den darauf folgenden zwölf Monaten während dieser Dreier Präsidentschaft können Sie also mit der Unterstützung der Sozialisten und Demokraten rechnen.